Voorzitter, ik sluit mij graag aan bij alle collega's die het Wit Russische regime dringend oproepen om af te zien van de doodstraf voor de twee jonge mannen Kovalev en Konovalov Wit Rusland is het laatste land in Europa dat de doodstraf nog steeds toepast, sinds de jaren '90 inmiddels al 400 keer.

Elke week opnieuw krijg ik van bezorgde ngo's namen door van Wit Russische burgers die zijn opgepakt en vastgezet vanwege vermeende oppositionele activiteiten. Het aantal mensen dat in de gevangenis raakt, wordt alleen maar groter en dat sluit zich aan bij al die demonstranten van december 2010 die ook nog steeds vastzitten.

Dat is een uitspraak waar wij ons aan vasthouden. Als je niet mag denken van een regime, dan mag je dus ook niet bestaan. Laten wij met z'n allen opkomen voor het recht van mensen, ook in Wit Rusland, om te bestaan en om te denken.